Postęp w realizacji celów zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej był dobry, zwłaszcza jeśli chodzi o walkę z biedą czy promocją zdrowia. Na tle innych części naszego globu wygląda to całkiem nieźle. To, że jesteśmy liderem, nie powinno wprawiać nas jednak w samozadowolenie, ale zobowiązywać do wyznaczania kolejnych działań w kierunku pełnej realizacji celów. W kolejnych latach czekają nas ogromne wyzwania związane z rozważnym gospodarowaniem zasobami naturalnymi, przejściem na gospodarkę o obiegu zamkniętym czy efektywną energetykę. Aby wypracować i wdrożyć dobre rozwiązania, potrzebujemy współpracy zarówno na szczeblu międzynarodowym, jak i lokalnym, czyli zaangażowania Komisji, rządów, ale także organizacji pozarządowych oraz firm. Nowy plan strategiczny dla Unii Europejskiej powinien wyznaczać kierunki działań i wskazywać na narzędzia do ich realizacji przez te podmioty.